Podle dat Evropské komise bylo v tomto roce na tři sta tisíc lokalit v Evropě potencionálně nebo skutečně znečištěno škodlivými látkami a náklady na sanaci takových škod by dosahovaly odhadem stovky miliard EUR.

Přitom úplného provádění směrnice o odpovědnosti za životní prostředí bylo dosaženo, po značných peripetiích, až v roce

Ztotožňujeme se s jejími závěry ve smyslu, že je nyní potřeba tuto směrnici revidovat. Apelujeme proto na Komisi.